að þremur atriðum í þessari seinni ræðu minni í fyrsta lagi er mér sagt að ég hafi haldið því fram í fyrri ræðu minni að lífeyrissjóður bankamanna hefði tapað fimmtíu prósent á hrunárunum ef ég hef sagt þetta voru það mismæli þá var ég að vísa í lífeyrissjóð verkfræðinga sem tapaði hlutfallslega einna mestu fé á þessum árum en ekki bankamanna sem tapaði einna minnst síðan í öðru lagi var spurt um það hvort háttvirtur þingmaður pétur h blöndal spurði hvort ég hefði gert tillögu um það á því ári sem ég gegndi síðast stjórnarformennsku í lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins að iðgjöld yrðu hækkuð svo var ekki enda var það svo að tryggingafræðileg úttekt sem gerð var á sjóðnum í árslok tvö þúsund og sex sýndi að munurinn á milli skráðra eigna annars vegar og lífeyrisskuldbindinga hins vegar núll komma sex prósent það vantaði núll komma sex prósent upp á að staðan væri jákvæð það var því engin ástæða til að gera tillögu um breytingar iðgjaldi þá því að eins og kunnugt er er það samkvæmt lögum grunnreglan sú að það er tíu prósent munur sem þarf að verða til þess að nauðsyn beri til lögum samkvæmt að breyta iðgjöldunum en eins og ég gat um í fyrri ræðu minni var ákvæðum laga breytt að þessu leyti til bráðabirgða vegna hrunsins og hún hækkuð upp í fimmtán prósent en þarna vorum við sem sagt mjög fjarri þessum mörkum

umræðuefni á þeim stutta tíma sem ég hef hér og það eru vangaveltur manna um kosningar í stjórnir lífeyrissjóðanna þeir eru sem kunnugt er skipaðir fulltrúum atvinnurekenda annars vegar og fulltrúum launafólks hins vegar ef ég horfi til launafólksins sérstaklega er það nú svo að helstu samtök launafólks kjósa sína fulltrúa og þar er að finna síðan lífræna tengingu öllum stundum það sem gerist hjá hlutafélögum þar sem kosið er á aðalfundum í stjórnir fyrirtækja eða þess vegna sjóða eða banka eða stofnana er að kosið er á aðalfundi og síðan eru tengslin nánast engin þar til aðalfundur er haldinn næst þessi tengsl á milli verkalýðshreyfingar og lífeyrissjóðanna eru hins vegar stöðug ég hef oft sagt frá því að þann tíma sem ég gegndi formennsku í b s r b var á hverjum einasta aðalfundi efnt til umræðu um lífeyrismálin mjög oft á stjórnarfundum á öllum þingum bandalagsins voru lífeyrismálin tekin sérstaklega til umfjöllunar efnt var til sérstakra funda og ráðstefna til að taka á lífeyrismálunum og þegar lífeyrissjóðirnir komust í bobba urðu þessir fundir tíðari þannig að hin lífrænu lýðræðislegu tengsl voru mjög sterk við sjóðsfélaga vegna þess að samtök launafólks eru samtök sjóðsfélaga við skulum ekki gera lítið úr því hve ríka áherslu verkalýðsfélögin samtök launafólks hafa lagt á að verja lífeyriskerfið og lífeyrisréttindi sinna félagsmanna þetta tal um að það eigi að brydda upp á þeirri nýbreytni

fólki lýðræðislegan aðgang að lífeyrissjóðunum er engin nýbreytni alls ekki þetta eru lífræn tengsl sem þarna eru á milli lífræn lýðræðisleg tengsl fyrir hönd kennara hefur setið formaður kennarasambandsins i lífeyrissjóðunum hvernig er hann kosinn hann er kosinn í beinni kosningu hann er kosinn í beinni almennri kosningu þannig að hann hefur þennan lýðræðislega stuðning á bak við sig hvort við eigum að reyna að finna einhverja blöndu það er nokkuð sem er alveg sjálfsagt að skoða en ég vil bara vekja athygli á því að það er engin nýlunda að kosið sé til